Hlavnými problematickými oblasťami sú nedodržovania rozsahu smernice, meškanie pri vytváraní jednotných kontaktných miest, nedostatky v administratívnej spolupráci či rozdielnosti vo vzájomnom hodnotení. Správa, ktorú som podporil, za veľmi dôležité pokladá urýchlene zaviesť do praxe jednotné kontaktné miesta. Tam by bolo možné vybaviť všetko potrebné pre cezhraničné poskytovanie služieb vrátane zrozumiteľných informácií o formalitách a administratívnych postupoch danej krajiny.

Odstránenie zbytočných prekážok a prieťahov môže výrazne napomôcť pri zvýšení konkurencieschopnosti a tvorbe nových pracovných miest.